Madame la Présidente, chers collègues, l'afflux de demandeurs d'asile mais également de migrants illégaux est un véritable challenge, tant pour les États Unis que, d'ailleurs, pour l'Europe. Les rapports établis par l'administration américaine elle même relèvent que la situation de saturation dans différents centres de réception à la frontière USA Mexique est devenue dangereuse et que des mesures immédiates doivent être prises. De plus, la séparation des enfants de leurs parents est particulièrement déplorable, voire inacceptable. Du côté mexicain, des agents dûment entraînés, et non pas l'armée, devraient s'occuper des migrants. D'autre part, des actions d'envergure devraient être menées afin d'éviter que les migrants traversant le Mexique en direction des USA ne soient victimes de toutes sortes de violences et du trafic d'humains. Nous considérons donc que la situation est très préoccupante. Toutefois, le PPE ne soutient pas cette motion dans son entièreté, il estime en effet que le texte ne présente pas de manière équilibrée les responsabilités des deux pays et ne tient pas suffisamment compte de la situation politique dans cette région. De plus, les États Unis sont un État de droit, un pays partenaire avec lequel il y a d'autres formes et moyens de traiter nos différends.